ástæðurnar fyrir því að þetta er flutt að það hefur tafist sú endurskoðun sem átti að gera og heildarendurskoðun á lögum um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa það hefur tafist og það verður ekki að lögum á þessu þingi af þeim ástæðum hefur efnahags og viðskiptaráðuneytið lagt áherslu á að frestun svokallaðs eftirlitsgjalds sem er í annarri málsgrein nítjánda grein laga um sölu fasteigna og fyrirtækja verði frestað á það féllst efnahags og viðskiptanefnd og þess vegna er lagt til í þessu frumvarpi að í stað ártalsins tvö þúsund og ellefu sem kemur tvívegis fyrir í ákvæði til bráðabirgða númer þrjú í lögunum komi árið tvö þúsund og tólf frumvarp sama efnis hefur áður verið flutt og má auk þess vísa um rökstuðning fyrir þessu til þess er það var flutt á árinu tvö þúsund og ellefu